Rezultatul acestor dezbateri poate oferi soluții pe termen lung. Acest raport semnalează un fenomen care afectează semnificativ mediul de afaceri european. Promovarea femeilor în posturi de conducere în cadrul companiilor este dificilă și discriminatorie. Există o diferență vizibilă între numărul femeilor care au terminat o facultate și al celor care ajung în cadrul companiilor într o funcție de conducere. Din păcate, în ciuda unor politici sociale și economice adaptate, Uniunea Europeană încă se confruntă cu această problemă. Teoretic, egalitatea pe piața muncii este susținută în absolut toate domeniile. În practică însă, cifrele demonstrează contrariul. Potențialul de muncă al femeilor este, în acest caz, neexploatat și subapreciat. Precizez faptul că s a demonstrat prin diferite studii impactul pozitiv al activității managerilor femei asupra ratei competitivității companiilor. Însă, chiar și în aceste condiții, discriminarea și prejudecățile împiedică avansarea lor în carieră. Un alt aspect regretabil este menținerea diferenței de salarizare între femei și bărbați la nivelul posturilor de conducere. Salut stabilirea de procente țintă pentru creșterea participării femeilor la managementul întreprinderilor până în 2015, respectiv până în 2020. În acest fel, se poate aprecia în mod concret evoluția implementării acestor măsuri. În final, consider că este responsabilitatea instituțiilor europene să inițieze o reformă în acest sens, implicând toți factorii de decizie. Totodată, este nevoie de o acțiune comună a autorităților naționale, a sindicatelor și a patronatelor pentru a elimina acest tip de discriminare mascată.